Na jugu ni toga nema. Krizu je, to više nitko ne dvoji, proizveo ovakav kapitalizam kojeg zovemo liberalnim. Kako države članice reagiraju? Tako da pojačavaju instrumente baš tog i takvog kapitalizma, restrikcije svega osim prava na enormnu zaradu. Liberalizira se tako tržište rada, sva radnička prava, čak i ono prastaro, osam sati rada, osam odmora, osam obrazovanja i slobodnog vremena brišu se u ime konkurentnosti i apstrakcija poput BDP a, porasta ovog i onog i smanjenja nečeg drugog.

Otpuštaju se trudnice, bolesni i slično i to se zove liberalizacijom. Republika Hrvatska je upravo u postupku donošenja baš takvog zakona. Hoćemo li imati Europu siromašnih ako ovdje to odšutimo?